Monsieur le Président, je voudrais vous rappeler que mon groupe a décidé de ne pas participer au vote pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Donc, pas d'abstention, mais pas de participation non plus.